Obwohl die Beiträge zur Rentenversicherung sehr hoch sind, gibt es viel Altersarmut.

Denn wir haben nicht genügend Geld, um es in irgendeiner Weise so anzulegen, dass es nicht von der Inflation aufgefressen wird.

Die einzig sinnvolle Lösung ist meiner Meinung nach, dass alle Einkünfte für eine öffentliche Rentenkasse herangezogen werden, auch Einnahmen zum Beispiel aus Aktien und Unternehmensgewinnen so wie heute schon in der Schweiz.

Nur so kann unser Rentensystem wieder sicher und leistungsfähig werden.